Én kivételesen nem a Lisszaboni Szerződésről szeretnék szólni, hanem az európai tanácsi következtetéseknek a gazdasági, pénzügyi és szociális fejezetével kapcsolatban mondanám el, hogy egyrészt örömmel látjuk, hogy a pénzügyi stabilizálódás jelei

Mi magunk is így látjuk ezt, de közben az is egyértelmű, hogy az emberek tartalékai kimerülőben vannak Európában.

Ez szintén megjelenik ebben a dokumentumban, és fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem lehet tartós a gazdasági növekedés, nem beszélhetünk arról, hogy Európa erősebben kerül ki a válságból, mint ahogy belépett addig, amíg nem tudjuk egyértelműen biztosítani azt, hogy a társadalmi kohézió jelenlegi szintje fennmaradjon, illetőleg erősödjön, amíg nem tudjuk növelni a foglalkoztatottságot és nem tudjuk megakadályozni a társadalmi kirekesztődést. A szociálpolitikai koordináció módszerei, a nyitott koordináció, meglehetősen gyenge eszköz a kezünkben, erősítenünk kell a koordinációs módszereket, hatékonyabb eszközökre van szükségünk. A társadalmi kohézió és a szociális Európa vívmányai azok a tényezők, amelyet az emberek a legfontosabbnak tekintenek.